Paní předsedající, já bych chtěl poukázat i na tuto nestandartní situaci, že například v České republice se od svého vzniku reformuje systém veřejné správy. To je velmi pozvolný a složitý proces a je důležité právě na reformu veřejné správy využívat i unijní rozpočet. Je nepochybné, že například zdroje kohezní politiky by neměly nahrazovat členský stát tam, kde by měl být využíván národní zdroj financování, to znamená přestat ho brát jako doplňkový systém, a měl by být samozřejmě tento rozpočet unijní opět orientován především na výsledek. Pozitivní dopad využívání tohoto rozpočtu má potom dopad i na veřejnou správu členských států a ten efekt je tedy potom multiplikován. Chtěl bych rovněž poukázat, že bychom se neměli zaměřovat jen na otázku financování veřejné zprávy, ale zaměřit se také na výměnu informací. Je to agenda, která využívá vlastně učení se vzájemného sdílení informací.